Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Rada vždy dávala najevo své odhodlání posilovat spolupráci v rámci Evropské unie zejména v době krize. České předsednictví, které navázalo na činnost svého předchůdce, usilovně pracuje na řešení problémů způsobených současnou finanční a hospodářskou krizí a v této souvislosti přijímá opatření na různých úrovních stanovením společného rámce pro členské státy, o čemž svědčí např. balíček na záchranu bank a plán evropské hospodářské obnovy, regulací finančních trhů a dozorem nad nimi, přičemž na těchto opatřeních se podílí i Evropský parlament podporou investic do infrastruktury, a v neposlední řadě úsilím na mezinárodní scéně.

19. a 20. března zaměřila na zvládání finanční krize a problémů reálné ekonomiky a dala jasně najevo, že Evropa může těmto problémům čelit a současnou krizi přestát, pouze pokud bude postupovat jednotně a koordinovaně v rámci jednotného trhu a hospodářské a měnové unie. Rada se na svém zasedání dne 19. března dohodla, že důrazná koordinovaná reakce Evropské unie v rámci plánu evropské hospodářské obnovy by měla mobilizovat všechny dostupné nástroje včetně prostředků Společenství a měla by plně integrovat strategie růstu, zaměstnanosti, sociálního začlenění a sociální ochrany. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, Evropská rada dosáhla v prosinci loňského roku dohody o dalším postupu. Na žádost Irska členské státy souhlasily s poskytnutím určitých právních záruk týkajících se témat, jež byla během loňského referenda v Irsku zdrojem obav. Evropská rada rovněž souhlasila s tím, aby za předpokladu, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, bylo v souladu s nezbytnými právními postupy přijato rozhodnutí v tom smyslu, že každý členský stát bude mít v Komisi i nadále svého státního příslušníka. S výhradou dokončení podrobné navazující činnosti zaměřené na tato témata do poloviny roku 2009 a za předpokladu uspokojivého provedení se irská vláda současně zavázala, že bude usilovat o ratifikaci Lisabonské smlouvy do konce stávajícího funkčního období Komise.

20. března informována o současném stavu této záležitosti a rozhodla se k ní vrátit na svém zasedání v červnu roku